Es ist ein sehr ambitionierter Bericht geworden.

Es gibt riesige Potenziale für den europäischen Eiweißpflanzenanbau.

Er ist wichtig für den Wasser und den Klimaschutz und für die Biodiversität.